Súčasťou pripravovaných zmien je aj udelenie nových kompetencií Európskej centrálnej banke, ktorá by mala od júla roku 2014 prevziať dohľad nad finančnými inštitúciami eurozóny. Nové kompetencie tak umožnia rozhodnúť Európskej centrálnej banke aj o zatvorení a likvidácii problematického finančného ústavu kdekoľvek v eurozóne.

Nie som si istý, či práve tento mechanizmus politického vstupovania Európskeho parlamentu do činnosti Európskej centrálnej banky nebude problémom pre fungovanie Európskej centrálnej banky ako nezávislej inštitúcie. Aj keď úmysel lepšej kontroly práce finančných inštitúcií v eurozóne je odôvodnený, musíme veľmi citlivo modelovať orgány a mechanizmy pre výkon tejto kontroly. V konečnom dôsledku by sme mali podľa môjho názoru pracovať na systéme, ktorý dohliadne nad dobrým hospodárením finančných inštitúcií a v prípade potreby a problémov umožní istú mieru solidarity medzi bankami, nie však solidaritu daňových poplatníkov s finančným sektorom.